Ein Ergebnis ist, dass wir die Ziele im Wesentlichen erreichen. Das ist das Gute. Das andere ist aber auch, dass wir feststellen müssen, dass uns die Kosten sehr aus dem Ruder gelaufen sind.